Doamnă președintă, în mai puțin de o lună, la doisprezece ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România va prelua Președinția Consiliului Uniunii. Pentru țara mea, acesta este un moment istoric, care încununează o perioadă de la aderarea la Uniune și până astăzi. Vorbim despre un alt moment istoric, după ce România a sărbătorit în acest an centenarul. Mandatul care stă în fața țării mele este unul greu, de aceea salut mesajul președintelui Comisiei Europene, domnul Jean Claude Juncker, care a apreciat că țara mea este pregătită pentru exercitarea acestei misiuni. Am convingerea că România se va achita cu brio de această sarcină care îi revine. Fac un apel către toți colegii eurodeputați din toate grupurile politice să susțină raportul privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Coeziunea în cadrul Uniunii Europene trebuie să crească, iar acest lucru nu se poate realiza, realist, dacă unele state membre au mai puține drepturi decât celelalte. Cer solidar din partea tuturor statelor Uniunii Europene să susțină atingerea unor astfel de obiective legitime, atât pentru gestionarea dosarelor, cât și pentru perioada în care România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene.